Monsieur le Président, nous venons de parler de la propriété intellectuelle qui intéresse tant d'entreprises, j'ai évoqué un million de marques proposées et protégées à Alicante, et nous sommes toujours là dans l'Europe concrète des progrès concrets à accomplir à partir des propositions de la Commission, grâce à vous et au Conseil des ministres.

et notamment sur ses opérations transfrontalières. Jusqu'à présent, l'absence de réseau connectant les registres du commerce nationaux entre eux, rendait très compliqué l'accès à cette information sur les entreprises dans d'autres États membres, avec d'ailleurs pour conséquence des charges administratives et financières importantes pour les entreprises transfrontalières.

Voilà un progrès qui va être accompli également vers davantage de transparence en même temps, nous allons renforcer la sécurité juridique en rendant possible la radiation d'environ dix sept mille succursales d'origine étrangère, en réalité fictives depuis la disparition de leur maison mère. Notre initiative avait deux objectifs un meilleur accès aux informations sur les sociétés et une plus grande sécurité juridique pour les succursales et les opérations transfrontalières. Notre proposition a d'ailleurs reçu un très fort soutien au moment de la consultation publique, de la part du secteur privé mais aussi au Conseil, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen. Permettez moi, Monsieur le Président, de remercier très sincèrement votre rapporteur, Kurt Lechner, pour son travail, les rapporteurs fictifs Evelyn Regner et Alexandra Thein ainsi que les Présidences hongroise, polonaise et danoise, qui ont soutenu ce dossier.

Vous avez placé beaucoup d'attentes dans la Commission. Elle va occuper un rôle central dans le futur système. J'espère que nous serons à la hauteur de nos responsabilités, même si, je le rappelle, des questions de ressources financières se posent inévitablement.